Budżet unijny powinien stanowić instrument inwestycji i solidarności, środek do pobudzania wzrostu i odnowy gospodarczej. Dlatego uważam, że zmniejszenie nakładów, w szczególności na realizację polityk przyczyniających się do wzrostu i zatrudnienia jest niekorzystne dla europejskiej ekonomii. Warto podkreślić, że w celu zwalczania skutków kryzysu wiele państw członkowskich w roku 2012 również zwiększyło swoje budżety. Ponadto za niepokojący uważam wzrost poziomu zobowiązań na spłaty, tzw.

Jest to skutek decyzji o ograniczeniu płatności podejmowanych w ramach corocznej procedury budżetowej. Spodziewana w roku 2013 planowana kumulacja płatności może dodatkowo nasilić trudności budżetowe. Ograniczenie środków na płatności stanowi poważne zagrożenie dla realizacji polityki spójności, która powinna odegrać podstawową rolę w ożywieniu gospodarczym i umożliwić Unii Europejskiej powrót na ścieżkę wzrostu.